eine Nummer eins Frage gibt Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger bei der Benutzung ihrer Geräte. Wir wollen hier weder von der militärischen noch von der zivilen Ebene dementsprechende Probleme bekommen. Deshalb hat Herr Niedermayer natürlich auch klargestellt, dass es nicht nur China ist, sondern dass es weltweit unser gemeinsames Anliegen sein sollte, diese Cybersicherheit herzustellen das ist ein ganz entscheidender Bereich. Ich bedanke mich bei Kollegin Reda für die Cyber Security Centres weil natürlich 28 Mitgliedstaaten mit einer gemeinsamen Koordinierung hier noch weit mehr erreichen können. Und ich bedanke mich auch bei Kollegin Reda, dass sie morgen den Antrag auf den Trilog stellen wird, weil es für uns ganz wichtig ist, dass das schnell noch vor den Wahlen für unsere Bürgerinnen und Bürgern zustande gebracht wird.